Teraz natomiast mamy przyjemność dyskutować o projekcie decyzji Rady w sprawie stosowania tego dorobku w dwóch najmłodszych państwach członkowskich Unii Europejskiej, co stanowi jeden z ostatnich kroków w kierunku zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych Bułgarii i Rumunii. Oba państwa otrzymały pozytywne oceny od komisji oceniającej ich gotowość do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, a zidentyfikowane niedociągnięcia powinny i zapewne zostaną szybko wyeliminowane.

systemu SIS II do października 2010 roku, czyli zgodnie z obowiązującą mapą drogową.